Zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie so lange hier ausgeharrt haben und die ganze Diskussion in allen ihren Facetten verfolgt haben. Ich hoffe, dass uns auf die Frage, die ein unabhängiger Wissenschaftler kürzlich gestellt hat, nämlich was am Ende anders gemacht wurde in der europäischen Politik durch die Einrichtung des Europäischen Semesters, am Ende dieses Prozesses Beispiele einfallen, die tatsächlich neu oder anders gemacht wurden, weil wir diesen Gesprächsprozess hatten, denn als reiner Gesprächsprozess würde er wahrscheinlich zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann, für das Thema Binnenmarktgovernance, für den Bereich dessen, was der Binnenmarkt im Rahmen der Binnenmarktintegrations Berichterstattung der Europäischen Kommission betrifft, sagen, dass ich glaube, dass die Diskussion gezeigt hat, dass dieses Parlament an der Stelle und da bin ich außerordentlich dankbar auch für das, was die Ratspräsidentin Lucinda Creighton gesagt hat sehr einvernehmlich der Auffassung ist, dass wir hier eine bessere Kontrolle der Regeln bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten brauchen und zum anderen im Rat, vor allem im Wettbewerbsfähigkeitsrat, auch mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema brauchen, weil am Ende das möchte ich nochmals betonen nach einem regulären Gesetzgebungsverfahren im Europäischen Parlament und im Ministerrat die mitgliedstaatliche Ebene verpflichtet ist, das umzusetzen, was auf europäischer Ebene besprochen wurde.

Ich glaube, dass das falsch ist, weil bei der Gesetzgebung soziale Elemente eine große Rolle spielen.

Deswegen, glaube ich zusammenfassend sagen zu können Wir brauchen mittelfristig, um diese Binnenmarktgovernance, die ja von Mario Monti, dem italienischen Premierminister, ins Spiel gebracht wurde, durchzusetzen, dringend eine Verbesserung im Primärrecht, damit die Europäische Kommission ihren Kontrollaufgaben nachkommen kann, und wir brauchen mehr Aufmerksamkeit für eine effektive Umsetzung im Parlament und im Rat.